Está basado en la unilateralidad, en la anexión, en la desigualdad de derechos, en el desprecio del Derecho internacional y provocará una ocupación perpetua y un conflicto permanente. Como decía mi colega anteriormente, no es un plan de paz, es un dictado. Ante ello, quiero agradecer el comunicado valiente del alto representante sobre la materia y también decir que es el momento de defender los consensos básicos internacionales en materia de este conflicto que queremos un proceso político negociado, una solución de dos Estados, el respeto del Derecho internacional y la igualdad de derechos. Y para ello creo que los Estados miembros, para mantener y seguir manteniendo viva la esperanza de una solución con dos Estados, deben empezar a considerar seriamente el reconocimiento de Palestina como Estado para hacer que ello sea posible.